Iz bloka zavijem levo. Tam, deset minut, čez deset metrov pridem do avtobusne postaje, kjer čakam na avtobus. Pride približno čez dve minuti in dam šoferju svojo avtobusno izkaznico in se usedem na sedež. Avtobus se pelje mimo gostilne Šelih, nato zopet zavije levo in desno mimo Snage, kjer pelje po Nasipni ulici in se ustavi pri semaforju, ki se sreča s Pobreško cesto. Potem gre mimo Evroparka in pelje pod Titovim mostom in pa mimo medicinske fakultete. Sreča se s cerkvijo in pa prečka Dravo preko Glavnega oziroma Starega mosta. Potem zaokroži po krožnem in pa se verjetno ustavi še po kakšni avtobusni postaji, kjer sprejme potnike. Potem še verjetno vstopi kakšen kontrolor avtobusnih izkaznic na židovski avtobusni postaji in potem se peljemo naprej v sam center, kjer pa potem izstopim na trgovsko-poslovnem centru City. Potem navadno izberem kakšno pekarno, kjer si kupim makovko, in nadaljujem pot pod podhodom, kjer ponavadi srečam kakšno prijateljico in greva skupaj do šole. Potem greva mimo Nove KBM in mimo tistega vodometa, potem po Trgu Leona Štuklja in zavijeva levo pri Šparu, kjer si še potem sošolka kupi malico in čakava na druge sošolce. Dobimo se pri Astorii in gremo skupaj po Grajski ulici in pa gremo skupaj v šolo. Potem ... Lani se je zgodila nesreča v Mariboru, mislim, da blizu Koroške ceste, zaletela sta se dva voznika. En je bil vinjen, drugi je še bil mladoleten. Bil je velik šok, saj je poleg vinjenega bila tudi noseča ženska. Ta nesreča se je zgodila ob šestih zjutraj, ravno pred velikim prometom, ko gredo vsi v službo. Ravno preden bi on zavil levo proti Glavnemu trgu, je drugi šel okrog krožnega in sta se zaletela. Preživela je le nosečnica in se usedla na pločnik in pričela jokati. Trčila sta čelno in pri tem zdrobila oba avta. Mimo je pripeljal tudi kolesar, ki se je le lažje poškodoval, tako da je padel vznak in si pri tem zlomil nos. Nosili je oranžno srajco, tako da so ga takoj videli in pa priskočili na pomoč. Hvala bogu je bilo ljudi več, tako da so si razdelili delo. En je šel poklicat takoj reševalce, drugi trije so pričeli oživljati ta dva poškodovanca in pa priskočiti na pomoč tudi nosečnici. Takrat še seveda niso vedeli, da sta bila onadva mrtva, zato sta pričela s temeljnimi postopki oživljanja. Sicer je en komaj opravil izpit prve pomoči pred dvema tednoma, ampak je vseeno se zelo izkazal, čeprav na žalost ni učinkovalo. Na zadnjem sedežu so odkrili tudi par kufrov, izgleda, da je nosečnica želela odpotovati nekam drugam. Ko so se želeli z njo pogovoriti, je bila seveda tiho, jasno, da ni se mogla pogovarjati v takem šoku. Videli so tudi, da je odpadel en konec gume, ki se je odkotalil po cesti Glavnega trga, in so šli za njo. Pred tem pa so že prišli reševalci in odpeljali nosečnico najprej, hvala bogu, je UKC zelo blizu, in pa mrtvaški avto je prišel po tista dva poškodovanca. Kmalu je prišla policija, kjer so naredili zapisnik, kaj se je zgodilo, poslikali so prizorišče in pa opazovali največ podrobnosti, ki so jih lahko. Videli so tudi, da je v prtljažniku bilo par zabojev grozdnega soka, ki pa je bil rumene barve. Niso sicer vedeli, zakaj, ampak takrat ni bil problem za to. Mislili so, da sta bila ta ponesrečenca nekako povezana, saj sta imela tudi enake priimke. Medtem so že preiskali nekaj v avtih in videli, da se je kri razprostirala po celotnem cestišču. Za njimi je bila že velika kolona avtov, saj je bila ura že sedem in so čakali, da so lahko prišli do svojih delovnih mest. Kmalu so prišli urejevalci prometa in jih usmerili drugam, stran od Strossmayerjeve in proti dvoetažnemu mostu. Postavili so tudi že zapornice, da po nepotrebnem ne bi hodili ljudje mimo in motili prizorišča, pa tudi da ne bi novinarji bili preveč radovedni. Izvedeli so tudi, da je bilo, bil v drugem sovoznikovem sedežu en majhen psiček, ki pa je pobegnil s kraja prizorišča, ki so ga pa opazili v neki luknji blizu prizorišča. Takoj so ji vrnili sorodnikom teh ponesrečencev, ki pa so bili seveda zelo žalostni.